Selon ce rapport, il sera nécessaire de poursuivre l'examen approfondi de la proposition, notamment en ce qui concerne le champ d'application, les dispositions relatives au handicap et le calendrier de mise en œuvre. Les membres du Conseil ont également insisté sur la nécessité de garantir la sécurité juridique la plus grande possible et de faire respecter le principe de subsidiarité.

Si le projet de directive vise à réaliser certains des objectifs de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, cet instrument n'a pas pour but de mettre en œuvre juridiquement cette convention, celle ci ayant une portée plus large qui va au delà des compétences de l'Union européenne. Il va sans dire toutefois que l'un des objectifs des discussions qui se tiennent actuellement au Conseil consiste à assurer la cohérence avec cette convention. Pour ce qui est du coût économique de l'égalité, les discussions ont également porté sur le concept de charges disproportionnées, qui a précisément pour but de trouver le juste équilibre entre le droit effectif à l'égalité d'accès et le coût économique d'un tel accès. Si tout est mis en œuvre pour parvenir à l'unanimité, le Conseil n'est pas en mesure de prévoir le résultat des négociations ni leur durée.